Pane předsedající, pane premiére, máte velmi ambiciózní a také entuziastické cíle. Hovořil jste o tom, že chcete, aby evropské školství bylo nejlepší na světě. To by bylo jistě krásné, ale my víme, že jsou to členské státy, které odpovídají za kvalitu svých vzdělávacích systémů. Nicméně, znamená to tedy, že podpoříte navýšení programu ERASMUS, dokonce na trojnásobek tak, jak to navrhuje EP a včera podpořila kandidátka na předsedkyni Evropské komise?

Chci Vás tedy vyzvat k tomu, aby Vaše předsednictví pomohlo dokončit jednání o tomto programu.